Señor Presidente, la Resolución del Parlamento Europeo que hemos votado hoy condena las constantes violaciones de los derechos humanos perpetradas por quienes creen y sufren el sistema jerárquico de las castas.

Creo que ha sido una iniciativa muy oportuna pedir a la Unión que promueva esta propuesta sobre los principios y las directrices de las Naciones Unidas para la eliminación efectiva de este tipo de discriminación basada en el empleo, como he subrayado y, por lo tanto, decir que hemos votado a favor y que ha sido